Denn das, was wir in den letzten Tagen gesehen haben, war doch die Suche nach dem kleinsten gemeinsamen Nenner Nationalisierungen, Parteipolitisierungen. Lissabon ruft auf zur Europäisierung, zur Politikgestaltung!

Das geht nicht mit der Verteidigung bestehender Rechte, sondern mit der Suche nach globalen Lösungen.

Wir müssen ernsthaft, wahrhaftig und offen über die Themen reden und uns neue Ziele setzen. Alles, alles Gute!